Ik wil graag onze rapporteur, collega Othmar Karas, prijzen voor het belangrijke werk dat hij heeft verzet in dit Parlement en ook in het overleg met Raad en Commissie om dit akkoord te bereiken, samen met de andere collega's.

Extra hoge buffers voor systeembanken, want wij willen voorkomen dat banken met belastinggeld gered moeten worden. Ook harde beperkingen van de bonussen van bankiers liggen nu vast in Europese wetgeving en dat is belangrijk om riskant gedrag van bankiers, gericht op korte termijnwinst, terug te dringen. Het is essentieel dat banken leningen kunnen verstrekken aan het midden en kleinbedrijf en in de kapitaaleisen is daarmee terecht rekening gehouden. Deze wetgeving voor kapitaaleisen is ook een belangrijk fundament onder de nieuwe bankenunie. En met commissaris Barnier zou ik willen zeggen daar moeten wij vaart mee maken!

Maar hoe moeten wij de discussies afgelopen week tussen de ministers van Financiën in Ierland duiden? Betekent dat vertraging of houden wij de ambitie? Wat dit Parlement betreft, houden wij ook snel de stemming over het akkoord en gaan wij dit ook uitvoeren. Hetzelfde geldt voor het crisismechanisme.